Romániában Victor Ponta szocialista liberális kormánya nyolc olyan közigazgatási nagyrégiót kíván létrehozni, melyek a hagyományos történelmi régiókat teljességgel figyelmen kívül hagyván, nyilvánvaló módon az erdélyi magyar vidékek román többségű térségekbe való beolvasztását célozzák.

Mi, erdélyi magyarok, nem akarunk a kipusztuló romániai németek és zsidók sorsára jutni.